ég mæli fyrir frumvarpi til laga um veitingu ríkisborgararéttar auk mín eru flutningsmenn þessa frumvarps háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson mörður árnason birgir ármannsson valgerður bjarnadóttir álfheiður ingadóttir sigurður kári kristjánsson þráinn bertelsson og háttvirtur þingmaður þór saari allt nefndarmenn í allsherjarnefnd nefndin hefur fjallað um þetta mál á hefðbundinn hátt litið til sjónarmiða einstaklinga og samfélagsins alls og mannúðarsjónarmiða tillagan liggur fyrir á sérstöku þingskjali og leggjum við til í meiri hluta allsherjarnefndar að hún verði samþykkt ég vil taka það fram vegna þessarar tillögu að unnið er í nefndinni sem endranær með miklar persónuupplýsingar og mjög mikilvægt að einstakir nefndarmenn tjái sig ekki um einstök mál í þessu tilliti þau eru hver um sig sérstök og sérstök sjónarmið sem gilda og liggja til grundvallar hverri ákvörðun og þau mynda ekki